Lep pozdrav tudi z moje strani! Kot veste, sem jaz prebral, dejansko tudi pripravil delno, stališče poslanske skupine Desus, zato bi kolega Lisca pač prosil, da naj ne vsi samo preberemo, ampak tudi nekaj napišemo in tudi poskušamo to, kar, kar tam gor govorimo, da za tem stojimo. Zdaj bom prvo govoril samo v, bom rekel, v, v bran nas, poslancev Desusa, da smo v prejšnjem mandatu poskušali skupaj s to koalicijo, prejšnjo, kako pač narediti in vsekakor pač ni šlo. Kot sem povedal, štiri glasovi so zmanjkali, da bi neka stvar bila rešena, kot je bilo pa rečeno, se pa samo strinjam, da je potem na koncu Desus rekel, da je razširjen program nula, ostali pa sto procentov, tako, tudi to je res, da ni čisto v redu. Ampak vsekakor, mislim, da je prava pot, da poiščemo, če gledamo zdaj rešitev tega problema, mi ga ne bomo našli tako, da bomo zdaj mi čisto vse rekli na našo stran, vi pa čisto vse na svojo stran, in zato je bilo dobro me, me je spodbudil kolega predlagatelj, da so že tekli pogovori v prejšnjem letu, da bi nekaj skupaj našli eno solucijo za financiranje razširjenega programa v osnovnih šolah, javnih in zasebnih. Se pravi, tudi v zasebnih, v, v privatnih. Tako da jaz s tega stališča pričakujem, da, glede na to, da je v naši pogodbi rečeno, pa tudi zapisano, da imamo namen, zakaj bi zdaj, povej mi, drugi poslanci, ko je nas več kot pol, zakaj ne bi temu verjeli? Če je rečeno, da bomo, da bomo v naslednjem letu spravili zakon, ki bo, kakšen pač bo, sigurno ne bomo naredili takšnega, da boste vi zopet proti, a boste se zdaj vzdržali, skratka, namen te koalicije, pa vsaj meni osebno je, da spoštujemo odločbe ustavnega sodišča. Ne, in ... Zdaj bi samo povedal, v izogib vsemu drugemu, da jaz te strani nisem slišal, da bi kdo sovražil, zdaj tisti, ki hodi v cerkev, naj hodi v cerkev. Tudi meni ni to tuje. Celo življenje recimo smo v lokalni skupnostih in občine in posamezni ljudje, spoštujemo to zgodovino in ne vem, zakaj bi bil to zdaj problem, in da se bi ravno na to obešali, krščanstvo ali pa ne krščanstvo. Dajmo to na stran, ker to mislim, da, če smo vsi pametni ljudje, tega ne bomo dali v prvi plan in če bomo dali to stran, bomo veliko lažje prišli do neke rešitve. Glede na to, da sem bil pa tudi dolgoletni župan in vam povem, osnovne šole oziroma kraji pa občine, ki smo locirani na nekih mejah, ne, ob avstrijski meji, hrvaški meji, italijanski meji, madžarski meji, tam moramo poskrbeti, da bo slovenski jezik še zmeraj ostal naprej in zato mi tam skrbimo, da so naše šole, ki so tam locirane, a podružnične šole, da še zmeraj ostanejo. Prej sem že povedal v stališču, da v Osilnici so hoteli šolo ukiniti, podružnično, ker je neracionalna, ampak ni stvar v tem, da je neracionalna, stvar je v tem, da tam mora šola ostati, in tudi pri nas v vaši občini, kjer imamo dve podružnični šoli, in tudi občina sofinancirala, da se ne bo ta šola ukinila. To pa govorim samo zaradi tega, da bi vas poskušal prepričati, da morate tudi tej strani, ki želi ustavno odločbo spoštovati do takšne mere, da tudi mi se ne bomo čutili poražene oziroma ali pa izgubljeni, da imamo najti neko pot, po kateri bomo v končni fazi vsi zadovoljni. Kot sem že povedal, ustavno odločbo je treba spoštovati tako ali drugače, ampak koliko sem jaz tisto prebral, piše, druga, ta novejša odločba: "Pa je postavljena v okviru javno priznanih in javno veljavnih osnovnošolskih programov, jasno ločnico med obveznim in razširjenim delom programa." Če to, koliko sem jaz tisto prebral, je to zapisano. Se strinjam, ampak glejte, neko možnost morate dati, da tudi, ljudje, ki drugače mislijo ali pa drugače mislimo, da najdemo neko solucijo, ker, ustavno sodišče ni reklo: "To pa to morate," to sami veste. Lahko pa naredi, da bo ustavno sodišče reklo: "Brez nas." Tudi to je ena rešitev, samo od tega ... Zakaj bi mogli to mi se, s tem sprijazniti, da bojo oni zdaj rekli: "Zdaj pa naj bo tako." Občina Ankaran je tako nastala, če je to prav, ne vem. Jaz mislim, da bi morali mi, ko smo v tem parlamentu, stremeti s tem, da bomo mi sprejeli neki zakon, ki bo v bistvu prišel z naše strani, da bomo vsi vsaj nekaj zadovoljni. Zmagovalca pa tu ne bo nikoli, to pa morate vedeti, ne. In zato sem rekel, privatne šole, bilokakšne privatne šole ali krščanske ali, strokovne ali bilokakšne, ne bo ustanovil na robu teh naših, ko sem prej povedal, Osilnica pa Janževa gora, ne bo. Dobro, če ne sme, zdaj ne vem točno, Glejte, ne sme, zdaj lokacijsko, kje se uvrsti. Če tam ni več šole, smo mi dve šoli ukinili, pa so potem z z lokalnimi oziroma z občinskimi sredstvi ohranili šolo, da je tam življenje. Po vsej verjetnosti ni interes tistih, ki to ustanovi, da bo ustanovil tam, da bo imel izgubo, glejte. Se pa strinjam, ni pa rečeno za materialne stroške, ni za stavbo - to je vse stvar, tisti, ki bo ustanovil to osnovno šolo. Tako da jaz, jaz bolj iz moje razprave bi želel pač to pogledati, da ... pa kljub temu, to sem zdaj prebral - mi imamo šestnajst nerešenih ustavnih odločb. Saj ni zdaj to prva, druga - šestnajst, tako sem prebral. Jaz se zdaj nisem sicer s tem ukvarjal, ampak če jih je šestnajst, zakaj jih ni rešenih - sigurno je neki vzrok. Ta je pa najbolj zadnja in zato, ker spoštujemo privatno lastnino, spoštujemo tudi drugačno misleče, in če jo kdo ustanovi ... Mi imamo v naši občini eno takšno šolo, ki je ustanovljena čisto za en razlik, sploh ni važno kakšna, ampak skratka nima veze z javnim, pa kljub temu jo lokalna skupnost delno podpirala in sofinancirala skupne programe, skupna srečanja, ni to problem. Se pravi, lokalna skupnost je v tem organizaciji osnovnega šolstva ena glavnih, ki bo poskrbela, da bo tudi to zaživelo. Moja moja poanta je pa samo v tem, da, šole v obmejnih krajih, ki ni več meje, ampak je jezikovna meja, pač more ostati, ne. Zdaj, vi pravite, da tam ne sme ustanoviti, če ne sme ustanoviti, dobro, se bom prebral z, zakaj ne sme, ampak sigurno, kateri bi želel, je tam ne bi ustanovil, ne. Ker tam nima, prvič, ni učencev, ni, ni profesorju, ni ničesar, ne. Za občino javna javnost, ga moramo poskrbeti, da bo tam zmeraj ostala, tako da moja poanta je v tem, da bi pač prosil, da se poskušamo malo potrpeti, in če je rečeno s strani ministrstva pa ministra, da bomo drugo leto skupaj to uspeli narediti, in če je bil že lansko leto oziroma v prejšnjem mandatu neki predlog, ki je bil blizu rešitve, pa če ste se vi že pogajali s tem, zakaj ne bi še enkrat poskusili. Če ste pa odločili, da izbrali to ustavno pritožbo, pa tako boste dali in niti problem. Problem je v tem, da bi ratalo, da bi rešili problem skupaj kot parlament, ne kot levo, desno, Je pa jasno, kateri smo zdaj pač v koaliciji, se mora neko stvar, gledamo na to drugače kot tisti, ki so v poziciji, to pa je logično. In meni je tudi interes, da če bi jaz v poziciji, bi tudi non stop vlagal zakone. Saj to ni nič narobe. Pa dogovor, pa pogovor, ki ga imamo tu - se strinjamo, da je naš aparat je, je, je dejansko govor in vsako izražanje, ki ga imamo, je pač to, da lahko rečemo, da smo nekaj naredili, ne. Skratka, želel bi samo to, da ne gremo zopet na nož, če že ravno vem, da ste štirikrat vrgli v, v, oziroma dali to odločbo v obravnavo državnemu zboru, zdaj pa petič, pa če je neka zaobljuba, zakaj ne bi zdaj enkrat naredili, da te bomo pa res rešili. Ne bomo pa nikoli tako naredili, da bi bilo stoprocentno, stoprocentno, to pa morate vedeti, ne. Isto, ko ne bo sto nič. Glejte, ko ste imeli lansko leto stoprocentno obvezno, petinosemdeset procentov razširjeni program, in če je v tem v tem vidim neko možnost rešitve, če pa je nočemo videti, pa tako je ne bomo nikoli, rešili pa našli. To je samo moje gledanje na ta problem, če ga hočemo rešiti, če pa ne, pa bomo še se naprej obmetavali z gre in ne gre, ne. Hvala.